þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag þar til